în ambele țări putem identifica unele elemente care pot fi calificate drept pozitive de pildă, în Afganistan, anumite femei au fost numite în funcții de responsabilitate recent a fost grațiată Gulnaz, care fusese o victimă a violului, inițial condamnată la închisoare pe de altă parte, în Pakistan, adoptarea legii privind prevenirea practicilor împotriva femeilor, ca și a legii împotriva atacurilor cu acid la începutul săptămânii toate acestea sunt semne încurajatoare. Rămân însă, în ambele țări, lucruri extrem, extrem de grave în Afganistan violența conjugală, ca și în Pakistan pe de altă parte, în Afganistan, lapidarea, desfigurarea pentru încălcarea unor norme sociale

convertirea forțată la islam sunt practici care sunt mai mult decât îngrijorătoare și trebuie să le denunțăm aici.